Señora presidenta, ¿han tenido alguna vez ese sueño en el que tienen que echar a correr, pero hay algo que les frena y no pueden avanzar? Pues, sinceramente, yo es la sensación que tengo con determinados debates que se dan en el Parlamento Europeo, por ejemplo, el de los objetivos climáticos, que se debatirá la próxima semana en el Consejo. Por una parte, impulsamos una ley climática razonable, pero, por otra, nos posicionamos a favor de un Fondo de Transición Justa, que es poco justo y que tiene poco de transición hacia un modelo energético de bajas emisiones, porque sigue dopando al gas. O seguimos firmando tratados de libre comercio que hacen que las naranjas que comemos, que son de Sudáfrica, tengan una huella de carbono que sobrepasa con creces la del total de la producción de mi tierra de origen, Valencia. Eso sin mencionar el destrozo a los derechos de los agricultores o los abusos de los tribunales de arbitraje. Tengo una duda muy concreta que me hubiera encantado poder formular al Consejo directamente, pero, como ha dicho mi colega, no están aquí.

Es sencilla ¿qué pegamento van a usar ustedes para hacer compatibles los objetivos climáticos con el fondo de transición injusta o con la escalada de tratados de libre comercio? Y, sobre todo, ¿cómo van a hacer para que lo que nos cuentan deje de parecer un folleto publicitario?